À l'instar des États Unis et du Japon, le Parlement, ici, en grande majorité s'est dit défavorable à l'octroi d'un statut d'économie de marché à la Chine, et la Commission, ici, joue un double jeu.

Alors, sous prétexte de protection des consommateurs, elle revient aujourd'hui à la charge en proposant des mesures pour soi disant lutter contre le dumping. Non, faire un geste en direction des Chinois ne les engagera pas à abandonner leur production de masse ni à aligner leurs prix sur les prix du marché. C'est de l'enfumage, d'une naïveté aberrante qui avoisine l'insolence et met gravement en jeu notre industrie qui est déjà mise à mal. Considérer la Chine comme une économie de marché reviendrait à ouvrir grand les portes de notre économie européenne aux produits chinois et à menacer directement des milliers d'emplois européens.